Señora presidenta, con este documento de reflexión la Comisión Europea trata de vendernos nuevamente una moto verde, un engaño. Explica que la Unión Europea —y cito textualmente— está bien situada para ser líder mundial en la transición a la sostenibilidad, o que ha sido pionera en este campo. Pero si miramos la propuesta más al detalle, nos damos cuenta de que la primera preocupación de la Comisión Europea es el crecimiento económico, pero entendido como los beneficios que podrán sacar las transnacionales de esta reorientación económica. Por ejemplo —hablemos de agricultura—, lo primero que dice la Comisión es que se puede crear un nuevo valor económico de más de 1,8 billones de euros en 2030 y, si acaso, contribuir a la recuperación de los recursos naturales pero en ningún momento se está cuestionando, por ejemplo, el uso de pesticidas a gran escala que se debatía esta semana en este Pleno, o el hecho de que la política agrícola común favorece más a las grandes explotaciones que a la agricultura local y ecológica. Tampoco se cuestionan los insuficientes objetivos energéticos.

Como decía al principio, la Comisión, o nos vende una moto verde o nos está vendiendo humo.

La solución pasa por poner la transición ecológica bajo el paraguas de los intereses de la gente y del planeta, y no del sacrosanto crecimiento económico.